Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo ci sono ancora molte malattie per cui non esiste una cura efficace, e quindi ben vengano nuove ricerche e sperimentazioni. Al centro di tutto non dobbiamo dimenticarci che ci sono i malati, le persone che soffrono, le quali spesso hanno purtroppo solo una speranza, ovvero i nuovi metodi e i farmaci che possono funzionare. Questa è ad esempio la speranza che hanno decine di famiglie che in Italia vorrebbero potersi curare con il metodo Stamina o con altri metodi ideati dal professor Vannoni. Io non sono un medico, non sono uno scienziato, non sono un ricercatore, ma sono una persona che ha conosciuto molte di queste persone. Ho ascoltato le loro testimonianze e mi sono fatto un'idea chiara per loro questa è al momento l'unica possibilità e l'unica speranza di vita che hanno. Trovo vergognoso che ci possano essere dei medici e dei professori che bocciano a priori questo metodo perché non è basato su dimostrazioni scientifiche.